Argumentul pe care l am prezentat era acela că e bine să ne pronunțăm prin vot înainte ca Gaddafi să fie capturat sau să plece. Eu cred că regimul lui Gaddafi își trăiește ultimele zile. Nu cred că va mai apuca următoarea sesiune, chiar dacă există, așa cum se știe, bastioane de rezistență la Bani Walid, în primul rând

1. în găsirea unui consens la nivel internațional pentru intervenție și 2. în măsura în care mai multe state au fost implicate în operațiunile NATO menite să asigure protecția civililor.

Și responsabilitatea esențială e legată de reconstrucția instituțiilor, mai bine spus de construirea unui sistem politic cu adevărat democratic, care să respecte drepturile omului.

Închei spunând că reconstrucția Libiei depinde și de reconcilierea națională, care înseamnă investigarea și pedepsirea crimelor din vremea lui Gaddafi, dar mai înseamnă ceva găsirea unei metode de a asigura accesul la justiție al tuturor celor lezați în timpul revoluției, indiferent de cei care au fost autorii crimelor.